Señor Presidente, creo que siempre hay que empezar expresando solidaridad con los represaliados y condolencia a las familias de las víctimas en estas situaciones en las que se produce una violencia intolerable. Pero, la mejor muestra de respeto a la gente que ha salido a las calles y plazas de Turquía en estas últimas semanas consiste probablemente en tratar de interpretar cuál es su mensaje, qué sale de Taksim en su pluralismo, en su carácter interclasista, intergeneracional. De todas formas, me parece que es relativamente simple interpretar que esto no es ni la Primavera árabe, ni Occupy Wall Street, ni los indignados de Madrid, ni las violencias de los suburbios de Gran Bretaña o de Francia de hace unos años. Es un mensaje específico, un mensaje turco bien concreto, de gente que dice cosas muy sencillas y, desde luego, difíciles de conseguir que quiere que la justicia en su país sea independiente, que quiere que la prensa en su país sea plural y sea libre, que piensa que en su país hay que reconocer y amparar a las minorías, que piensa que en su país hay que evitar una bipolarización, una confrontación por razones de autoritarismos nacionalistas o religiosos, que tanto valen. Es decir, un mensaje que aspira a una democracia madura y sólida. Y este mensaje de atención está dirigido al poder, al Gobierno, a Erdogan está dirigido también, como decía Ria Oomen Ruijten, a la oposición, que debe hacerse creíble y está dirigido a Europa, que debe saber actuar con madurez para no reaccionar de una forma contradictoria frente a quienes aspiran a que ayudemos sin injerencias a que sus objetivos sean realidad.